Cine nu poate să fie de acord, cine poate să se opună la protecția mediului, la măsuri pentru protecția mediului? Evident că am fost de acord, însă am venit și cu propuneri pentru că eu cred și nu cred doar pentru că așa gândesc, am verificat. Există foarte multe probleme legate de posibilitățile financiare în unele state membre pentru a crea condiții de protecție a mediului și de aceea am solicitat în dezbaterea plenară comisarilor să se gândească și la anumite mecanisme noi pentru finanțarea proiectelor mari pentru protecția mediului în toate statele și în cele în care bugetele locale și naționale nu ajung.